Všetci vieme, že živobytie mnohých Britov v Európe a tiež občanov EÚ v Spojenom kráľovstve je ohrozené. Aj pre viac ako deväťdesiattisíc Slovákov v Spojenom kráľovstve, ktorí tam žijú, je potrebné zabezpečiť dodržanie ich sociálnych práv vrátane možnosti bývať na britskom území s celými rodinami. Slováci popri iných Východoeurópanoch prispeli k životnej úrovni Britov a nesmú byť len tak odložení nabok. Som presvedčený, že moji britskí kolegovia budú vo svojich rozhodnutiach prezieraví a múdri, pretože akýkoľvek rozvod je drahý, bolestivý a zanecháva jazvy. Napriek odchodu by sme sa mali naučiť spolu vychádzať ako bratské národy a príkladom by mohlo byť rozdelenie Československa v roku